To niewątpliwie sukces, ale my w Parlamencie tutaj będziemy wkrótce uchwalać budżet, wieloletni plan, mający realizować również cele, o których mówimy. Jak możemy jedną ręką podpisywać cięcia w funduszu sprawiedliwej transformacji, który ma przecież służyć zbudowaniu praktycznego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.,

Tu w Parlamencie od września będzie pracować komisja do walki z rakiem. To jest największy zabójca w Europie dzisiaj. Po pandemii mamy kolejne wyzwania związane z ochroną i bezpieczeństwem zdrowia. Politykę zdrowotną praktycznie z finansowego planu wieloletniego wykasowaliśmy czy też ta propozycja ją wykasowuje.

Jeżeli praworządność jest tak ważna dla nas wszystkich, to przecież program Rights and Values który promuje wspólne wartości, promuje demokrację, powinien być wzmocniony i jego prestiż, i jego wsparcie finansowe.

Europa musi być silniejsza i bardziej solidarna. I myślę, że wspólnie razem osiągniemy to, myśląc o tych priorytetach także z finansowego punktu widzenia. Musimy poprawić ten budżet.